mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt með síðari breytingum í fyrsta lagi eru lagðar til tvær tæknilegar breytingar sem nauðsynlegar eru vegna breytingar á lægra skattþrepi virðisaukaskatts úr fjórtán prósent í sjö prósent

í öðru lagi er með frumvarpinu lagt til að heimild til að nota skemmra uppgjörstímabil en einn mánuð verði afnumin þessi heimild var upphaflega sett til að draga úr áhrifum fjárbindinga við yfirfærsluna á söluskattskerfi í virðisaukaskattskerfi þessi skilamáti þjónar nú aðeins örfáum gjaldendum eða nánar tiltekið fjórum aðilum í janúar tvö þúsund og sjö þau valda allmiklum flækjum bæði við almenna framkvæmd og við þróun rafrænnar þjónustu auk þess sem uppfærslur og breytingar á tölvukerfum eru flóknari en ella